nú verður minnst látins fyrrverandi alþingismanns guðrún j halldórsdóttir fyrrverandi skólastjóri og alþingismaður lést í gærmorgun á hjúkrunarheimilinu skjóli hér í bæ sjötíu og sjö ára gömul guðrún jónína halldórsdóttir var fædd í reykjavík tuttugasta og áttunda febrúar nítján hundruð þrjátíu og fimm foreldrar hennar voru hjónin þorbjörg jónsdóttir húsmóðir og halldór jónsson trésmiður en þau voru af húnvetnskum ættum guðrún lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum í reykjavík árið nítján hundruð fimmtíu og fimm hún las íslensk fræði við háskóla íslands um tveggja ára skeið en lauk síðan prófi frá kennaraskólanum nítján hundruð sextíu og tvö ba prófi í dönsku og sagnfræði lauk hún við háskóla íslands nítján hundruð sextíu og sjö hún var um árabil starfsmaður landsbanka íslands eða þar til hún varð kennari við lindargötuskóla nítján hundruð sextíu og tvö og starfaði þar í áratug árið nítján hundruð sjötíu og tvö tók hún við þeirri stöðu sem nafn hennar verður lengst kennt við en þá varð hún forstöðumaður námsflokka reykjavíkur hún ávann sér virðingu og vinsældir fyrir óvenjufórnfúst starf á þeim vettvangi studdi þá nemendur áfram sem áttu við námsörðugleika að etja og stóðu höllum fæti munu nú margir sem fyrir hennar tilstuðlan komust til frekara náms og hollra starfa minnast hennar þakklátum huga þá hlaut hún sérstaka viðurkenningu fyrir kennslu flóttamanna sem hingað komu og annarra nýbúa í samstarfi við verkalýðshreyfinguna vann hún enn fremur að menntun ungs verkafólks guðrún lét að sér kveða í samtökum kennara og ritaði kennslubækur og greinar í blöð og tímarit um kennslumál hún var meðal annars lengi formaður félags dönskukennara og var í stjórn félags sem beitti sér fyrir umbótum í málefnum lesblindra hún átti gott með að vinna með fólki og skopskyn hennar og frjálsleg framkoma aflaði henni vinsælda samferðamanna þegar samtök um kvennalista voru í mótun fyrir þingkosningarnar nítján hundruð áttatíu og þrjú var guðrún j halldórsdóttir þar á vettvangi enda baráttukona fyrir kvenfrelsi og jafnrétti hún var ofarlega á lista samtakanna þá og tók einu sinni sæti sem varaþingmaður í kosningunum nítján hundruð áttatíu og sjö og nítján hundruð níutíu og eitt var hún kjörin varaþingmaður og settist nokkrum sinnum á þing sem varaþingmaður við þingmennskuafsal nítján hundruð níutíu tók hún fast sæti alþingismanns og sat fram að kosningum

alls sat hún á átta þingum guðrún j halldórsdóttir var roskin að aldri og þroska er hún hóf afskipti af stjórnmálum á vettvangi alþingis hún var hófsöm í málflutningi en málstaður hennar var skýr á orð hennar var hlustað með athygli slíkur sem orðstír hennar var fyrir störf að velferð ungmenna aðlögun innflytjenda að íslensku samfélagi og jafnrétti karla og kvenna að opna dyr er titill bókar með æviminningum hennar ég bið þingheim að minnast guðrúnar j halldórsdóttur fyrrverandi alþingismanns með því að rísa úr sætum